Wir müssen das sehr klar sagen, als Parlament, aber natürlich besonders für meine Fraktion Nein zu diesen 14 Dollar Einreisegebühren, nein zu ungerechtfertigten Maßnahmen der Amerikaner auf Kosten der Europäer und nein zu dieser einseitigen Belastung der europäisch amerikanischen Beziehungen. Wir können uns nicht zufriedengeben mit den Berichten, die wir gehört haben. Ich muss sehr offen sagen, ein Bedauern in dieser Frage ist zu wenig. Die Feststellung, dass es eine Diskriminierung ist, ist zu wenig.

Ich will jetzt nicht gleich verlangen, dass man genauso mit den Amerikanern umgehen muss, wie sie mit uns umgehen. Aber es muss schon deutlich festgestellt werden, dass hier eine klare Antwort Europas notwendig ist, die wir auch in Form konkreter Maßnahmen von der Kommission und vom Rat verlangen müssen. Ich bitte Sie um konkretere Vorschläge, auch Diskussionen mit dem Parlament, wie Sie in der Sache vorgehen wollen. Die Amerikaner müssen erkennen, dass es uns in dieser Frage wie in anderen Fragen auch ernst ist, dass wir als Partner behandelt werden wollen und nicht als jemand, der hier einfach darauf antworten muss, was der andere uns sagt.